vielen er negen doden bij de inzet van Israëlische commando's op het schip De soldaten verklaarden verrast te zijn door de zeer ruwe ontvangst op dat schip en ze zagen zich genoodzaakt met scherp te schieten.

Men had toch niet verwacht aan boord aldaar met koffie, thee en gebak te worden ontvangen? De grote vraag is dus waarom heeft Israël niet met andere middelen de schepen gestopt? Er waren toch voor de Israëlische legerleiding wel andere opties denkbaar en beschikbaar, die vermoedelijk tot veel minder slachtoffers en geweld hadden geleid. Een onderzoek is dus zeer gewenst, en Israël pakt dat uitstekend op. Er komt een diepgaand onderzoek, waarbij ook twee prominente buitenlanders worden betrokken.

Ondertussen kan Israël de lijst met 43 goederen die over de grens mogen, vervangen door een lijst waarop alleen staat wat Gaza niet in mag.